A já bych chtěla říct, že jsem se velmi pozastavila nad gratulujícím předsedou Komise Junckerem. Zřejmě opomněl vzít v potaz tu skutečnost, že ruský režim potlačil možnost kandidatury protikandidátů, silných protikandidátů.

Myslím, že evropské instituce by se měly podobných gratulací vyvarovat a neměly by dávat zdání legitimity ruským volbám. EU by neměla zavírat oči nad porušováním lidských práv v nedemokratickém systému.